Señora presidenta, señora comisaria, el pasado mes de octubre ya tuvimos ocasión de debatir en este Parlamento acerca de la injusta situación que vive nuestro sector agrícola, motivada por un litigio aeronáutico que pagan nuestros agricultores. Hace un mes le pedimos a la Comisión medidas concretas y urgentes para evitar los enormes daños que sobre el sector agrícola está produciendo esta injusta situación.

Pues lo que ha hecho lo ha hecho tarde, mal y de una forma insuficiente.

Que los que los centenares y miles de agricultores afectados por esta situación no pueden pasar página y van a perder su mercado. Y especialmente mi país, España, va a sufrir un impacto terrible de más de mil millones de euros en sus exportaciones a los Estados Unidos, con algunos productos que van a ser expulsados del mercado y con otros que nunca más van a poder volver en condiciones de competitividad.

Que la Comisión no se lo toma todo igual de en serio.